Señor Presidente, señor Comisario, tras los últimos Consejos celebrados, la afirmación de Adenauer de que todos vivimos bajo el mismo cielo pero ninguno tiene el mismo horizonte parece estar perdiendo peso en favor de la construcción de este espacio común que es la Unión Europea. Sin embargo, queda lo más importante, debemos implementar activamente las medidas acordadas durante los últimos Consejos. Hasta ahora las medidas que parecen estar siendo aplicadas con mayor celeridad son las de auteridad. Pero insistiré mil veces y las que haga falta en este Pleno solo con austeridad no vamos a ninguna parte, necesitamos crecimiento. Estos duros pero fundamentales programas de ajuste han de ir acompañados de las reformas necesarias para generar crecimiento y empleo. Hasta ahora España se está situando a la cabeza de este plan completo de austeridad y reformas.

Estas reformas le han valido el reconocimiento de distintos Gobiernos y medios de comunicación, pese a las trabas que desde otras partes se le están poniendo lanzando rumores infundados. Estos empezaron con el deporte y ayer amenazaron con extenderse a nuestra economía y a nuestra política.